Quería preguntarle si nos puede dar alguna información adicional sobre qué tipo de debates ha habido en la reunión de alto nivel celebrada en Nueva York sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio en lo que se refiere a seguridad alimentaria, y si el Comité de Seguridad Alimentaria de la FAO ha recibido el impulso necesario